Monsieur le Président, nous prenons acte de la décision du peuple britannique décision souveraine et nous la déplorons.

Tout d'abord, on essaye de rester fidèle, cohérent, de respecter pleinement la décision du peuple britannique souverain, et donc d'aller rapidement, dans des délais raisonnables, vers, effectivement, l'engagement d'une procédure de retrait, une négociation au cours de laquelle il nous faudra travailler à construire une nouvelle relation entre le Royaume Uni et l'Union européenne une relation saine, amicale, équilibrée, basée sur le bénéfice mutuel, mais sans concession.

Nous avons besoin de clarté, de fermeté, mais aussi de stabilité et, surtout, nous avons besoin, à la faveur de ce Brexit, de réfléchir à relancer, à rénover et à refonder le projet européen.